Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, je crains qu'une nouvelle fois avec ce débat, on ne veuille tenter de camoufler l'absurde et détestable religion qui mène l'Europe au chaos l'austérité pour les peuples.

Vous nous avez parlé de discipline, mais la discipline c'est toujours pour les peuples, pas pour les financiers, comme en Grèce et dans d'autres pays. Or, l'austérité s'avère être un poison mortel. Elle ne permet ni le rééquilibrage des comptes publics ni la relance économique, parce qu'elle sacrifie les salaires, la protection sociale, le travail et le bien être humain.

Quelle démocratie quand, dans le pacte euro plus, on demande de ne plus négocier les conventions par branche?

Quelle démocratie quand, dans les traités à venir, on ne trouve que les mots discipline, surveillance, sanctions, poursuites devant la Cour de justice, pour ceux qui ne seraient pas dans la norme austéritaire?

Ce ne sont pas des traités qui sont faits aujourd'hui pour la croissance et l'emploi. Au nom du groupe de la gauche unitaire européenne, nous vous soumettons quelques propositions pour cette croissance et l'emploi la mise en place d'un salaire minimum européen et d'un revenu minimum, comme ceci a été voté par ce Parlement la défense de la sécurité sociale publique avec l'invention d'un système de sécurité sociale professionnelle du travail en Europe

une vraie taxe sur les transactions financières une alliance européenne contre le libre échange inégal avec l'instauration de visas, de protections aux frontières en fonction des progrès sociaux et environnementaux un programme de grands travaux et l'impulsion d'une nouvelle politique industrielle et agricole le développement de la recherche, de l'innovation et de l'éducation. Ceci serait possible avec la création d'un fonds de développement humain, social et écologique, en lieu et place du mécanisme européen de stabilité, en lien avec la Banque centrale européenne qui doit pouvoir acheter tout ou partie des dettes des États aujourd'hui en difficulté et consentir des crédits à 1 directement aux États. Et ne me répondez pas, Monsieur le Président du conseil, que les traités vous l'interdisent, puisque vous êtes en train de les changer dans le dos des peuples et contre les peuples, et donc contre la démocratie!